Banka sa financuje sama prostredníctvom dlhopisov, za ktoré ručia členské štáty Únie. Pán spravodajca Cutaş nás upozornil, že záruky rozpočtu Európskej únie za aktivity Investičnej banky dosiahli na konci roka 2009 objem takmer 20 miliárd EUR, čo je hodne aj pre možnosti Európskej únie, a preto Parlament, myslím si, oprávnene očakáva vysvetlenie rizík spojených s týmto záväzkom. Rovnako by bolo dobré vedieť viac o spôsobe využitia úrokov z poskytnutých úverov a o administratívnych poplatkoch získaných z rozpočtu Európskej únie.

Návrh zavedenia potenciálneho regulačného dohľadu, ktorý by dohliadal aj na kvalitu financií, finančnej situácie, na presné meranie výsledkov či na dodržiavanie pravidiel osvedčených postupov obsiahnutých v správe pána poslanca Cutaşa, sa mi javí ako podnetný, a preto by som Európskej komisii odporúčal, aby sa jeho zriadením v záujme väčšej transparentnosti pri nakladaní s prostriedkami Európskej únie